Señor Presidente, señor Comisario, este informe es una aportación a la lucha contra el tráfico de drogas, como se ha dicho hasta el momento.

Estos medicamentos de uso común —como se ha dicho aquí— para resfriados y para alergias, utilizados por todos, podían ser manipulados y de ellos podían extraerse los denominados precursores de drogas, estupefacientes. Con este Reglamento se controla el tráfico de estas sustancias a través de las aduanas. Hay que hacerlo fácil y accesible, simplificado, sin costes. El ponente tuvo una muy buena idea, que es simplificar el informe añadiendo una nueva categoría, y esto supone una apertura hacia el futuro ante nuevas sustancias que pudieran aparecer.